Milioane de copii muncesc în condiții ce le pun sănătatea în pericol, practic intrând în contact cu diverse produse chimice nocive.

Prețurile mici de comercializare pentru cacao împing fermierii să folosească forța de muncă infantilă, acest lucru având consecințe profunde asupra sănătății copiilor și asupra activității lor școlare. Consider că accesul la educație este o condiție fundamentală pentru reducerea sărăciei și pentru încetarea exploatării copiilor.